Wir haben uns wirklich bemüht, hier genau auf die Zahlen zu achten und nur das einzusetzen, was wirklich notwendig ist.

Wir bedanken uns beim Haushaltsausschuss für die bisherige gute Kooperation und hoffen, dass sie weiter so läuft.